Sunt, evident, atacuri inadmisibile la adresa dreptului umanitar internațional și la adresa respectului față de drepturile omului, principiul aflat la baza dreptului umanitar fiind tocmai cel al protecției pentru cei care nu iau parte într un conflict, dar sunt prinși în el.

Din păcate, extrema stângă face din nou ceea ce ne a obișnuit să facă și în alte ocazii introduce amendamente care nu au nicio legătură cu subiectul despre Sahara Occidentală, despre avort, despre Israel. Este inadmisibil să ratezi subiectul principal introducând aceleași obsesii ale extremei stângi. Îmi exprim speranța ca alte grupuri de stânga să nu sprijine această distrugere a subiectului principal pe care îl avem.